virðulegur forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um samgönguáætlun fyrir tímabilið tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu fyrr á þessu þingi mælti ég fyrir samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján sem er stefnumótandi og rammaáætlun en samgönguáætlun fyrir tímabilið tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu er sundurliðuð fjögurra ára áætlun fyrir fyrsta tímabil hennar hér verður að gera skýran greinarmun á fjögurra ára áætlunin er í eðli sínu eingöngu fjárhags og framkvæmdaáætlun segja má að margt sameiginlegt sé með undirbúningi fjögurra ára samgönguáætlunar og tólf ára áætlunarinnar uppbygging áætlunarinnar er í samræmi við lög um samgönguáætlun númer sjötíu og eitt tvö þúsund og tvö hér er í þriðja sinn lögð fram fjögurra ára áætlun um rekstur og uppbyggingu samgangna sem tekur til allra samgöngugreina miklar kröfur eru gerðar til uppbyggingar samgöngukerfisins af hálfu sveitarstjórna hagsmunaaðila og almennings í landinu eins og áætlunin ber með sér eru verkefni fram undan stór og þrátt fyrir að meira fé sé veitt í þennan málaflokk á áætlunartímabilinu en áður fyrr er ógerningur að verða við óskum allra þeir áfangar sem stefnt er að á tímabilinu munu samt sem áður stórbæta samgöngur um landið og í sumum tilfellum verður um kúvendingu að ræða en þar valda jarðgöng mestum straumhvörfum í þessari ræðu vil ég kynna fyrir háttvirtum alþingismönnum helstu áhættuþætti í samgönguáætluninni eins og venja er gerir áætlunin ráð fyrir verulegum framkvæmdum í hafnargerð rekstri flugmála vegagerð og síðast en ekki síst í öryggismálum samgönguþáttanna í samgönguáætlun þessari er áhersla fyrst og fremst lögð á uppbyggingu vegakerfisins með sama hætti og tiltekið er í tólf ára áætluninni litið er svo á að byggingu nýrra flugvalla og nýrra hafna sé að mestu lokið nema sérstakar aðstæður kalli á annað sem nánar verður greint frá á eftir framkvæmdir í höfnum og flugvöllum miðast að því að bæta aðstöðu og bregðast við auknum kröfum og þróun á sviði flugs og siglinga í áætlun þessari er einnig unnið að því að bæta samgöngur fyrir ferðaþjónustuna með ýmsum aðgerðum og kem ég að því síðar heildarfjármagn til samgöngumála hefur stóraukist á undanförnum árum í samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu heldur þessi þróun áfram tillagan gerir ráð fyrir að tæplega hundrað þrjátíu milljarðar króna verði varið til samgöngumála næstu fjögur árin og þar af renna tæplega hundrað og sex milljarðar króna eða rúmlega áttatíu og eitt prósent til vegamála

hluti þessa fjármagns eða fimmtán milljarðar á þetta tímabil kemur frá söluandvirði símans eins áætlunin er gert ráð fyrir því að nokkrar framkvæmdir og verkefni á sviði flugmála siglingamála og vegamála verði fjármagnaðar með sérstakri fjáröflun á áætlunartímabilinu um er að ræða viðamikla útgjaldaliði sem ekki verður ráðist í innan heildarramma og samgönguáætlunar tímabilið tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu um er að ræða byggingu samgöngumiðstöðvar við reykjavíkurflugvöll tekin er í notkun norðaustur suðvesturbraut á keflavíkurflugvelli lenging flugbraut á akureyri ný vestmannaeyjaferja sem sigla mun vonandi milli vestmannaeyja og bakkafjöru upphaf breikkunar vega út frá reykjavík til austurs og norðurs og vaðlaheiðargöng þannig er gert ráð fyrir sérstakri fjáröflun til vegagerðar að upphæð níu og hálfur milljarður til flugmála að upphæð þrjú komma átta milljarðar og til siglingamála einn komma sex milljarðar sérstök fjáröflun eins

hefðbundnum útboðum en í þeim tilvikum byggist sérstök fjáröflun alfarið á sérstöku ríkisframlagi eða lántöku sem felur í sér að ríkið greiði framkvæmdina á lengri tíma en nú er venjan hér er ekki tekin bein afstaða til þess með hvaða hætti þessi

samkvæmt samningi hönnun framkvæmd reksturs og fjármögnun tiltekinna verkefna sem almennt samkomulag er um að opinberir aðilar sinni í þágu almennings á undanförnum árum hefur verið unnið að mörgum brýnum verkefnum á sviði flugmála helstu verkefni sem fyrirhuguð eru á næstu fjórum árum eru fyrrnefnd bygging samgöngumiðstöðvar í reykjavík og lenging akureyrarflugvallar auk þess sem norðaustur suðvestur braut keflavíkurflugvallar verður tekin í notkun á ný á sama tíma og og samsvarandi braut á reykjavíkurflugvelli verður lokað meðal annarra framkvæmda í áætluninni má nefna uppsetningu blindflugskerfis og lagfæringar akbrautar og flughlaðs á akureyri uppsetningu aðflugsljósa á egilsstöðum öryggissvæði bætt í vestmannaeyjum endurnýjun ljósabúnaðar og stefnusendis á ísafirði og lokið við uppsetningu aðflugsbúnaðar á þingeyrarflugvelli þá eru endurbætur á bíldudalsflugvelli í áætlun á öðru og þriðja tímabili verður metin þörfin fyrir lengingu egilsstaðaflugvallarflugvallar eins og ég gat um í ræðu minni um tólf ára áætlunina í fjögurra ára áætlun er gert ráð fyrir að verja níu komma þremur milljörðum króna til siglingamál eða mun hærri fjárhæð en í síðustu áætlun í síðustu áætlun skýrist það eingöngu af fyrirhugaðri uppbyggingu bakkafjöruhafnar eftir tvö þúsund og átta er gert

styrkir til hafnargerðar eru fyrst og fremst til að endurbæta og byggja ný viðlegumannvirki til að mæta þörfum þróunar fiskiskipaflotans stærstu verkefni af þessu tagi eru á höfninni á rifi grundarfirði patreksfirði tálknafirði bolungarvík ísafirði hólmavík akureyri húsavík hornafirði vestmannaeyjum og grindavík unnið verður að stofndýpkunum meðal annars í höfnunum á rifi ólafsvík siglufirði grímsey hornafirði þorlákshöfn og grindavík auk reglubundinna viðhaldsdýpkana í höfnum á um fimmtán stöðum á landinu stefnt er að því að styrkja flóðgarðinn í ólafsvík bolungarvík dalvík og breiðdalsvík og byggja nýja skjólgarða á reykhólum sauðárkróki siglufirði og þórshöfn og hafnsögubátar verða keyptir fyrir hafnir fjarðabyggðar þorlákshafnar og grindavíkur ný uppbygging á ferjuhöfnum á brjánslæk og dalvík verður samstarfsverkefni siglingastofnunar íslands vegagerðarinnar og viðkomandi sveitarfélags

eru helstu áfangar og áherslur í rekstri siglingastofnunar næstu fjögur árin umfang siglingaverndar vex í kjölfar stóraukinna umferðarflutninga og skemmtiferðaskipa en markmiðið er að tryggja vernd skipa áhafna farþega farms og hafnarsvæða fyrir hvers kyns hryðjuverkaógn af sömu ástæðum mun umfang eftirlits með erlendum skipum sem hafa höfn hér á landi svonefnd hafnarríkiseftirlit aukast áhersla verður lögð á að koma upp tækjum og búnaði til að fylgjast sem best með ferðum skipa um íslensku efnahagslögsöguna með sérstakri áherslu á stóru olíu og gaslutningaskip sem leið eiga framhjá landinu einnig eru til skoðunar hugmyndir um að afmarka siglingaleiðir við strendur landsins í þessu samhengi gegnir vaktstöð siglinga mjög viðamiklu hlutverki í samstarfi við landhelgisgæslu skoðaðir verða kostir þess og gallar að heimila útgerðum minni skipa að framkvæma að ákveðnu marki skoðun skipa sinna haldið verður uppi öflugu starfi við gerð ýmiss konar fræðsluefnis og leiðbeininga undir merkjum áætlunar um öryggi sjófarenda unnið verður að ýmsum rannsóknum svo sem öldufarsreikningum og áframhaldandi þróun upplýsingakerfis um veður og sjólag virðulegur forseti mikið fjármagn þarf til reksturs og þjónustu á vegakerfinu og fer sú fjárþörf stöðugt vaxandi

ekki verður fjölyrt frekar um þessa liði umfram það sem ég tiltók í ræðu minni um tólf ára samgönguáætlunina en þó er rétt að minnast á tvö atriði allar almenningssamgöngur utan þéttbýlis falla undir vegamál og annast vegagerð umsjón þeirra útgjöld til þessa liðar eru rúmlega einn milljarður króna á ári þjónustusamningum um rekstur ferja og áætlanaleiða í flugi hefur verið komið á eftir útboð og unnið hefur verið að skipulagningu sérleyfisleiða og þjónustusamningagerðir við sérleyfishafa um allt land hefur sá hluti almenningssamgangna einnig verið boðinn út á markaði í áætluninni er að finna sérstakan lið öryggisaðgerðir og er rétt að benda á að mjög mikið af nýbyggingarfé fer til verkefna sem stuðla að auknu öryggi á vegunum dæmi um þetta er breikkun brúa en ég vek athygli á því að á undanförnum fimm árum hefur einbreiðum brúm fækkað um sjötíu og níu eða tæplega sextán brýr á ári að jafnaði umferðaröryggisáætlun er nú öðru sinni hluti af samgönguáætlun síðan málaflokkurinn fluttist til samgönguráðuneytisins fyrsta janúar tvö þúsund og fjögur á þeim tíma hefur verið lögð mikil áhersla á mótun heildarstefnu og framkvæmdaáætlun í umferðaröryggismálum og um leið að stilla saman krafta stofnana og annarra aðila sem fara með umferðaröryggismál gert er ráð fyrir að til umferðaröryggisáætlunar verði varið alls sautján hundruð sextíu og þremur milljörðum króna á tímabili áætlunarinnar fjármagnið kemur að hluta af vegáætlun eða alls tólf hundruð áttatíu og þrjár milljónir en frá umferðaröryggisgjaldi og sérstakri árlegri fjárveitingu til umferðaröryggismála koma samtals fjögur hundruð áttatíu milljónir króna á tímabilinu þetta er rúmlega tvö hundruð tuttugu milljónir króna aukning frá fyrri áætlun og vil ég vekja alveg sérstaka athygli háttvirtra þingmanna á þeirri staðreynd og þar með viljum við undirstrika þörfina fyrir áherslur og aukningu í því starfi sem lýtur að umferðaröryggismálum mótuð var umferðaröryggisáætlun þar sem sett voru fram markmið stjórnvalda um aukið umferðaröryggi en meginmarkmiðin eru sem fyrr að fjöldi látinna í umferðinni á hverja hundrað þúsund íbúa verði ekki meiri en þar sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum árið tvö þúsund og sextán þetta er mjög mikilvægt markaði valdar hafa verið aðgerðir og verkefni með hliðsjón af virkni þeirra til fækkunar slysa og lækkunar slysakostnaðar helstu aðgerðir til að ná markmiðunum eru eftirfarandi stóraukið eftirlit með hraðakstri bílbeltanotkun og ölvunarakstri auk áhersla á sjálfvirkt myndavélaeftirlit breyttar áherslur í áróðri þar sem horft er til vitundarvakningar í ríkara mæli heildarendurskoðun á umferðarfræðslu ökunámi og ökukennslu skylda ökunema til æfinga á aksturskennslusvæðum ég hef farið nokkrum orðum um skiptingu fjár milli kjördæma á liðnum almennum verkefnum og tengivegum við afgreiðslu fjögurra ára áætlunar árin tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og átta var liðnum almennum verkefnum skipt á milli kjördæma annarra en reykjavíkur samkvæmt reiknireglu sem tók tillit til heildarlengdar vega umferðar og lengdar vega með malarslitlagi verður þessi regla að teljast sanngjörn og verður henni haldið við gerð þessara áætlunar fjármagn til tengivega er nú skipt í samræmi við reiknilíkinguna þar sem tekið er tillit hlutfallslegar lengdar vega og umferðar varðandi ferðamannaleiðir og vegi um þjóðgarða er með þeim áherslum sem hér er leitast til að koma til móts við þarfir greinarinnar í held ferðaþjónusta í landinu byggir í ríkum mæli á góðum samgöngum við gerð þessarar áætlunar var veitt fé til lyngdalsheiðar suðurstrandarvegar uxahryggjarvegar útnesvegar um snæfellsnesþjóðgarðinn og dettifossvegar með jökulsá á fjöllum allt verða þetta að teljast mikilvægir ferðamannavegir virðulegur forseti með þessari tillögu til þingsályktunar sem ég hef hér mælt fyrir er horft fram á veginn margir stórir áfangar munu nást í hnotskurn má segja þetta þessi fjögurra ára áætlun byggir á heildstæðri stefnu og skýrum markmiðum tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján áætlunin gefur skýra og heildstæða sýn af samgöngumálum og setur flugmál siglingamál og vegamál í samhengi meðal annars með því að skilgreina grunnnet samgangna byggt er á mikilli reynslu færustu sérfræðinga landsins í stofnunum ráðuneytisins og á vinnu samgönguráðs þetta er hinn trausti grunnur sem ég byggi á við gerð áætlunarinnar hér er hugsað stórt og hér er hugsað til framtíðar gert er ráð fyrir meiri og dýrari framkvæmdum en nokkru sinni það er sannfæring mín að ég hafi vilja þjóðarinnar með mér í þessu máli þjóðin vill nú verja verulega meiri fjármunum en áður til samgöngumála það er sú staðreynd sem ég bið alþingi að taka tillit til

umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar